Hvala lepa, predsedujoči za besedo. Lep pozdrav, spoštovane kolegice, kolegi, predstavniki vlade. Zdaj, ogromno je bilo spet povedanega, takšnih in drugačnih neresnic, pa bi kljub temu, želela še, dodati nekaj zadev. res je, jaz se lahko z gospodom Kordišem v nekem delu celo strinjam, in sicer v tistem delu, ko govori , da nekateri študentje morajo delati, da povežejo konec meseca z mesecem, to so njegove besede in se s tem strinjam. Ampak, to je manjšina študentov. Velika večina študentov dela, kot smo danes že ugotovili in kot kažejo tudi podatki Zavoda za zaposlovanje, povprečno en mesec. To je prvič. Drugič. funkcija študenta je, da študira. To je njegova služba, da se razumemo, ne. Tretjič. Študentje imajo v Sloveniji zelo, zelo, zelo dobre pogoje za študije. Jih bom naštela. Prvič. Brezplačno šolanje. Torej, ne plačajo šolnine. To je unikum v Sloveniji . Samo do sosednje Hrvaške, Srbije stopite, pa boste videli, koliko študentov lahko študira brezplačno. Nekateri celo devet let. Prva stopnja tri leta, druga stopnja tri leta, tretja stopnja tri leta. In devet let živijo, ne boste verjeli, v študentskih domovih. Drugi bonus, ki ga imajo študentje v Sloveniji, študentske bone. Unikum. Tretji bonus. Študentski prevozi. Četrti bonus. Študentski domovi. Relativno poceni. Peti bonus. Študentsko delo. In še šesti bonus. Erasmus programi, nekateri jih imenujejo tudi potovanja po tujini. Tri, šest ali več mesecev, ki jih plača nekdo drug. Res je. To, je, tisto o suhem kruhu. Res pa je, da nekateri sploh ne delajo. Ali pa delajo tudi tisti, ki načeloma ne rabijo delati. To sem recimo sama bila takšna študentka, ki sem delala kljub temu, da sem imela štipendijo, kljub temu, da sem imela pomoč staršev, živela sem v v študentskem domu, pa še vam nekaj povem, ne vem, kolega Kordiš, koliko ste vi v študentu kdaj živeli, jaz sem takrat imela toliko denarja, toliko časa, tako malo obvez, tako malo odgovornosti, ko nikoli več v življenju. Nikoli več življenju. Zdaj pa še morem povedati nekaj o tistih, smrdljivih sobicah, ki mene kot bivšo direktorico študentskih domov mariborskih zelo mi dvignejo pritisk. Študentske domove, ki jih imamo v Sloveniji, vsaj v Mariboru, v Ljubljani je malce drugače, ampak v Mariboru imamo vrhunsko urejene. V zadnjih osmih letih sem jaz kot odgovorna oseba, seveda z vsemi sodelavci, na študentskih domovih in tudi na Univerzi v Mariboru naredila za dvajset milijonov evrov investicij v študentske domove, v tako imenovane smrdljive sobice, v katerih živijo študentje, kolega Kordiš . Če še niste bili, vljudno povabljen, vas bom jaz osebno peljala in vam bom razkazala te smrdljive sobice, ki v Mariboru so. Vam jih bom naštela. Poleg tega, ne, da so to enoposteljne sobe, dvoposteljne sobe s kopalnicami, skupnimi prostori, imajo študentje še: prvič, brezplačne fitnese v študentskih domovih in izven njih. Drugič. Študijske sobe, v katerih se lahko učijo po potrebi skupaj s prijatelji ali sami. Tretjič. Glasbene sobe, v katerih lahko igrajo bilokakšne inštrumente in ob tem ne motijo ostalih kolegov študentov. Četrtič . Likovne sobe, v katerih lahko ustvarjajo tisti študentje, ki so umetniki. In, petič. Žur sobe v kleteh študentskih domov, v katerih se lahko zabavajo, ne da bi motili ostale študente. To je tista na vaše smrdljive sobice. Pa še nekaj. Veste, kaj je bil največji problem študentov v Mariboru? Ne, kako bodo študirali, ampak kje bodo parkirali. Zato ker če pogledate, kakšen vozni park imajo študentje, samo človek reče: "Vav." Tako da jaz bi res želela in vljudno prosila , da ne zavajamo , da se osredotočimo na debato in da smo predvsem korektni. Hvala lepa.